În acest context, salut acțiunile prevăzute de Comisia Europeană în vederea consolidării bazei de cunoștințe socioeconomice privind turismul. De asemenea, subliniez importanța platformei TIC și turism propusă de Comisie, dar consider că sunt necesare eforturi mai intense pentru echiparea zonelor rurale cu infrastructură IT de ultimă oră, de exemplu furnizarea de internet în bandă largă.